Obraz se mi zdi simpatičen. Gospa se mi zdi, nekako vzvišena, zafnana. Pogled njen mi nekako deluje, kot da ni iskrena. zafnana, zlagana, smeji se, v njej vidim, ne vem, kanček zahrbtnosti. Človek, raper, verjetno, nasmejan, brezbrižen. Se verjetno, se mi zdi, situiran, mu je vseeno za cel svet, da se zafrkava, uživa v življenju, dela to, kaj hoče. dečko se mi zdi športnik. Ne vem, zakaj tako čudno gleda. Mi pa deluje iskreno. Verjetno mu je kdo nekaj povedal, kar mu ni prav, ne. Izgleda mi malo začuden na fotografiji.